Oui, ils sont seulement 7 à avoir accepté des réfugiés. Surtout votre pays, Madame la Commissaire, la Suède qui en a accepté près de 200. Le reste, la France et la Grande Bretagne, pourtant parties prenantes au conflit libyen, ont refusé catégoriquement toute demande de réfugiés. Je trouve que ce débat n'est pas acceptable. Je trouve que nous pourrions faire un minimum d'efforts de générosité et je suis prête à m'associer à mes collègues pour lancer un appel à ces pays qui refusent de tendre